výborů v tomto parlamentu. Rád bych zde zmínil dvě věci.

Podle mě je tato struktura příliš komplexní, nepřehledná a tím pádem i kontraproduktivní. Kritizujeme, že oblasti, kde by mělo docházet k rychlým, jasným rozhodnutím, jsou těžkopádné, chybí analýzy a jsou příliš pomalé. Také kritizujeme náborová řízení, která jsou zdlouhavá, zadrhávají se. Také kritizuje to, jak jsou vybíráni diplomaté, kteří jsou pouze ze starých členských zemí a nejsou z nových členských zemí. Za problematické také považujeme fungování zastupitelských úřadů. Druhou část svého projevu věnuji kritice Evropské rady, která se dlouhodobě odmítá spolupodílet na absolutoriu.